halldóri ásgrímssyni forsætisráðherra þau hlýju orð sem hann mælti í minn garð ég þakka einnig háttvirtum alþingismönnum það traust sem þeir hafa sýnt mér með því að kjósa mig forseta alþingis ég met það mikils ég á þá von heitasta á þessari stundu að góð samvinna og sáttfýsi ríki um stjórn þingsins jafnvel þótt tekist verði á um mál sem fyrir alþingi verða lögð á þeim vetri sem í hönd fer við þetta tækifæri vil ég færa fráfarandi forseta alþingis halldóri blöndal háttvirtan öðrum þingmönnum norðausturkjördæmis þakkir fyrir störf hans á þeim rúmlega sex árum sem hann hefur gegnt forsetaembættinu á alþingi í embættistíð halldórs blöndals hafa orðið mikil umskipti í húsnæðismálum alþingis vestan við alþingishúsið er risin nýbygging og á þinghúsinu sjálfu hafa verið gerðar gagngerar endurbætur á síðastliðnum þremur árum var verkalokum fagnað fyrir stuttu það er sérstaklega ánægjulegt að nú hafa aðgengismál fatlaðra verið leyst á viðunandi hátt og til frambúðar í þinghúsinu eftir er þá utanhússviðgerð að hluta svo og endurnýjun loftræstikerfis og raunar eitthvað smálegt að auki en mikið er af og vil ég færa forvera mínum þakkir fyrir ötula forustu um þessi verk það verður svo hlutverk nýrrar forsætisnefndar að halda áfram uppbyggingarstarfi á alþingisreitnum eins og fram kom í máli starfsaldursforseta áðan verða allnokkrar breytingar á skipan alþingis nú þegar það kemur saman á ný þrír alþingismenn hverfa nú af þingi allir skilja þeir eftir góða minningu um samstarf við þá undanfarin ár við alþingismenn óskum þeim allra heilla einn þeirra er formaður sjálfstæðisflokksins davíð oddsson sem hefur átt sæti hér á alþingi um fjórtán ára skeið lengst af sem forsætisráðherra og forustumaður þingmeirihlutans persónulega þakka ég honum fyrir gott samstarf sem við höfum átt bæði hér á alþingi og í ríkisstjórn um það verður varla deilt að nú kveður alþingi afar áhrifamikill stjórnmálamaður hann hefur stjórnað þjóðarskútunni lengur en aðrir og það á miklu breytingaskeiði í íslensku samfélagi ég óska honum velfarnaðar í nýju og ábyrgðarmiklu starfi og honum og fjölskyldu hans alls hins besta á komandi árum þingsetning í dag hefur farið fram samkvæmt hefð og venju svo hefur verið síðan hið endurreista alþingi hóf að starfa í reykjavík í júlí átján hundruð fjörutíu og fimm athöfnin er að sönnu látlaus og virðuleg margt hefur breyst á þessum hundrað sextíu árum þá komu saman tuttugu og fimm alþingismenn allir af sama kyni sjötíu ár liðu þar til konur hlutu kosningarrétt árið nítján hundruð og fimmtán og við fögnuðum einmitt níutíu ára afmæli þeirrar réttarbótar í sumar og nú er komin á vegg hér í alþingishúsinu mynd af fyrstu konunni sem tók sæti á alþingi hinn fimmtánda febrúar nítján hundruð tuttugu og þrjú ingibjörgu h bjarnason hlutur kvenna í þingliði var þó furðulega lítill fram yfir nítján hundruð áttatíu þó að hlutfall kvenna í þingsal sé nú réttur þriðjungur og með því hæsta sem gerist í þjóðþingum má að mínum dómi gera enn betur alþingi er í senn æðsta og elsta stofnun þjóðarinnar saga þess er bundin þingvöllum órjúfanlegum böndum á mikilvægum stundum í lífi þjóðarinnar hefur alþingi komið saman á þingvöllum ég tel að það sé brýnt að treysta böndin milli alþingis og þingvalla alþingi á að hafa hús eða aðstöðu á þingvöllum til þess að geta tekið á móti gestum þingsins og til þess að halda smærri fundi til hátíðabrigða þannig mætti minna oftar og meira á hina löngu og einstæðu sögu alþingis sem við erum svo stolt af starfshættir alþingis eru sífellt umhugsunarefni þeirra sem stjórna hér málum um það getur enginn farið í grafgötur að margt má bæta og mörgu breyta í því efni ég vil lýsa vilja mínum til þess að eiga samvinnu við alla þingflokka um breytingar á þingsköpum með það að leiðarljósi að færa vinnubrögð okkar nær því sem tíðkast í samtímanum og svara þeirri gagnrýni á störf okkar sem er borin fram með rökum og af velvilja og heilindum mikilvægt er þó að þingflokkarnir móti hugmyndir sínar fyrst svo að skýrt komi fram hverju menn vilja breyta venja er fyrir því að reyna að ná samkomulagi og sem breiðastri samstöðu meðal þingmanna um

en svo hafði ekki verið áður fyrr heldur var þingseta aukastarf kjörinna fulltrúa af öðrum sviðum þjóðlífsins starfsaðstaða og starfskjör alþingismanna hafa einnig batnað að miklum mun á þessum tíma samt sem áður hefur umgjörð þinghaldsins ekki breyst mikið þannig hefur til dæmis starfstími þingsins verið hinn sami frá stríðslokum og er nokkru skemmri hér en í nálægum löndum sem við berum okkur gjarnan saman við þar skeikar um fjögur til átta vikur þótt mikilvægt sé fyrir stofnun eins og alþingi að halda fast í hefðir og venjur verður þingið eigi að síður að laga sig að tíðaranda og þjóðlífsbreytingum hverju sinni hugmyndir um breytingar í þessum efnum eru ekki nýjar af nálinni en eru jafngóðar fyrir því og vert að kanna þær nánar við skulum þó hafa í huga að það er eðli þessa starfs að þingmenn verða stundum að leggja á sig langar fundasetur fram á kvöld og nótt þegar nauðsyn kallar á og hætt er við því að svo verði oftar en ella meðan ræðutími þingmanna er ótakmarkaður þingfundadagar eru hér á alþingi nálega jafnmargir og annars staðar á norðurlöndum þingfundir jafnlangir í klukkustundum mældir og álíka mörg lagafrumvörp eru afgreidd hér hins vegar ríkir með öðrum orðum meiri vertíðarstemmning en hjá frændum okkar alþjóðlegt samstarf hefur aukist mikið á undanförnum árum eins og flestum er kunnugt þessi breyting hefur náð til alþingis eins og margra annarra stofnana samfélagsins alþingi hefur regluleg samskipti við mörg erlend þjóðþing og þingið er þátttakandi í margvíslegum alþjóðlegum þingmannasamtökum margir þingmenn verja því drjúgum tíma til starfa á alþjóðlegum vettvangi ég fagna þessari þróun og tel að alþingismenn eigi þar mikinn þátt í að koma íslenskum sjónarmiðum á framfæri og veiti jafnframt stjórnmálamönnum færi á að víkka sjóndeildarhring sinn og safna nýrri reynslu sem kemur þeim til góða við störf á alþingi nýlega var haldinn í aðalstöðvum sameinuðu þjóðanna í new york alþjóðlegur fundur forseta þjóðþinga til þess meðal annars að ræða um hlutverk þinganna í alþjóðlegu samstarfi það er ljóst af niðurstöðum þess fundar að alþjóðlegt starf þingmanna mun aukast á næstu árum og við verðum að ætla því þann sess í þingstarfinu sem því ber það skiptir alþingi og alþingismenn miklu máli að viðhorf landsmanna til þingsins og stjórnmálamanna sé jákvætt byggt á þekkingu og heilbrigðum væntingum alþingi á að leggja sitt af mörkum til að bæta hér um vissulega hefur margt ágætt verið gert hingað í alþingishúsið koma árlega þúsundir skólanema og annarra gesta og margvíslegt upplýsingarefni er gefið út laugardaginn tuttugasta og þriðja september síðastliðinn komu til dæmis hingað í alþingishúsið rösklega tvö þúsund fimm hundruð manns á fimm tímum til þess að sjá endurbæturnar á húsinu þetta sýnir áhuga almennings og þeim sem tóku á móti þessu fólki ber saman um að ánægju og góðan hug hafi mátt lesa úr nær hverju andliti en ég hygg að betur megi gera til þess höfum við sífellt öflugri samskiptatæki við þurfum að gera aðgang almennings að skjölum og gögnum þingsins á vef þess auðveldari við eigum að opna alþingishúsið oftar og bjóða þannig til samfunda og samtala við þingmenn hér og ég tel að alþingi í samvinnu við fræðsluyfirvöld eigi að beita sér fyrir sérstakri fræðslu meðal skólanema um löggjafarstörf og efla þannig skilning og þekkingu þeirra á stjórnskipulagi okkar starfsháttum alþingis og lýðræðislegum vinnubrögðum ég heiti á stuðning ykkar til þess almenn þátttaka í stjórnmálum og almenn þátttaka í kosningum er vitaskuld undirstaða lýðræðis í landinu þann almenna áhuga sem við á íslandi búum við megum við ekki missa niður á það stig sem er víða annars staðar ég endurtek svo þakkir mínar til þingheims fyrir að fela mér að gegna forsetaembættinu það er ásetningur minn að eiga gott samstarf við alla háttvirta þingmenn hvar í flokki sem þeir standa